Udělal jsem to z několika velmi dobrých důvodů. Zaprvé, podle mého názoru, Evropský parlament splnil svou roli, protože ty slabé kusy několik komisařů z Komise odstranil. Ti, kteří neměli vyřešeny otázky finanční, střetu zájmů nebo měli slabá místa v jejich historii. Toto všechno pro mě bylo důležité, protože tím se stává Komise pro mě důvěryhodná. Evropská komise ve svém programu je pro mě důvěryhodná i z dalších důvodů, reaguje na naléhavé výzvy doby, nezastírá, že dochází ke klimatické změně a chce adekvátně, přiměřeně, racionálně reagovat. Digitalizace zásadní, dlouhodobé téma a samozřejmě sociální spravedlnost, to jsou všechno důvody, které mě vedly k tomu, abych podpořil Komisi. Ptám se Jaká by byla jiná cesta, kdyby nebyla schválena Komise?

Dalšího půl roku zdržení?

Toto bychom si, myslím, nemohli dovolit, já jsem proto Komisi podpořil.